Unia Europejska na arenie międzynarodowej ma opinię lidera w zakresie promowania dialogu dotyczącego przeciwdziałania zmianom klimatycznym i wyznaczania priorytetów polityki na rzecz redukcji emisji CO

Żadna z uprzemysłowionych potęg ani Stany Zjednoczone, Japonia czy Australia nie wyszła do tej pory z konkretną propozycją, z konkretnymi liczbami określającymi pomoc dla krajów rozwijających się w ich wysiłku na rzecz ograniczania emisji CO i wsparcie w rozwoju wydajnych energetycznie technologii odnawialnych źródeł energii. Europa będzie wiarygodnym partnerem w negocjacjach tylko wtedy, jeśli przedstawi realne, osiągalne i zdroworozsądkowe propozycje, które będą punktem wyjścia do osiągnięcia międzynarodowego konsensusu i porozumienia.

Finansowe zaś wsparcie dla krajów rozwijających się powinno być również realnym zobowiązaniem. To nie może być tylko lista życzeń. Powinien to być system udzielania pomocy uwzględniający zasady zrównoważonego rozwoju i powinien on umożliwiać beneficjentom planowanie działań. Jedna rzecz jeszcze, istotna z punktu widzenia obywateli Europy nie powinniśmy zapominać o tym, że szczytowi w Kopenhadze, naszym rezolucjom i przygotowaniu Parlamentu do tego szczytu powinien towarzyszyć jasno sprecyzowany system komunikacji z obywatelami, ze społeczeństwem. Żeby nie wytworzyła się zapora czy przerwa pomiędzy społeczeństwem a instytucjami unijnymi w systemie komunikowania się na temat ocieplenia.